Señor Presidente, hace diez años los países donantes acordamos en Bruselas un plan de acción para los países menos adelantados. En él se establecieron objetivos para la eliminación de la extrema pobreza en estos países. A todos nos resulta evidente que los países menos adelantados son quienes más sufren los efectos de las crisis globales, ya sean económicas y financieras, medioambientales o debidas al aumento de los precios de los alimentos. Sin embargo, diez años después, no hemos logrado los objetivos que nos propusimos y sólo dos de los cuarenta y ocho países que forman parte del bloque de esos países han logrado salir del mismo. Nos encontramos en un momento fundamental. En la próxima Conferencia de las Naciones Unidas en Estambul se revisará el trabajo realizado y se establecerá un nuevo plan de acción. Debemos renovar nuestro compromiso con los países menos adelantados y demostrar que en diez años hemos aprendido las lecciones del periodo anterior y estamos en disposición de brindar una ayuda eficaz y de calidad que nos permita cumplir nuestros objetivos no en 2021, sino en 2015, con el cumplimiento de los objetivos del milenio.